Herr Präsident! Vor fast einem Jahr haben wir hier sehr emotional über diesen Sachverhalt diskutiert, und es gibt sie immer noch, die verschwundenen Kinder.

An Ihrer Stelle würde ich mir auch Gedanken machen, ob es auch vielleicht damit zusammenhängt, dass der Umsiedlungsprozess aus Griechenland immer noch nicht in Gang gekommen ist und dass so immer noch tausende Kinder fest sitzen, die nichts zu verlieren haben, und nicht wenige davon werden Opfer krimineller Banden. Ich würde mir nicht nur Gedanken machen, wie der Umsiedlungsprozess beschleunigt werden kann, sondern vor allem, wie man zwischenzeitlich die Bedingungen für die Kinder verbessern kann. Ich habe die Zustände in griechischen Flüchtlingslagern gesehen und ich kriege diese Bilder nicht aus dem Kopf. Wir sollten alles tun, um die Kinder nicht alleine zu lassen.